Wir diskutieren darüber, dass Mächte dieser Welt Wahlen in Europa und damit das öffentliche Meinungsklima beeinflussen wollen. Wir müssen uns fragen Warum wollen die Europa beeinflussen?

Europa ist stärker als je zuvor in der Geschichte, weil es geeint ist, weil es dadurch wirtschaftlich stark ist, ein Faktor ist, den manche Mächte auf dieser Welt nicht kooperativ sehen wollen, sondern im Konkurrenzkampf schwächen wollen. Wer ist das Ziel dieser Schwächungen? Das Ziel dieser Schwächungen, das sind nicht staatliche Institutionen wie vielleicht in der Vergangenheit, sondern das ist jede Einzelne und jeder Einzelne. Das sind Frauen und Männer, die einfach kommunizieren, die Medien konsumieren.

Was brauchen wir daher?

Wir müssen in Europa auch diskutieren über security über Sicherheit nicht nur über privacy. Wir müssen dort investieren, wo die Digitalisierung Kompetenzen verlangt, die die Abwehr gegen solche Gefahren möglich machen.

Ich stimme da der Kollegin Harms sehr deutlich zu Wir essen ja auch kein rohes Fleisch, aber wir konsumieren ständig Information, die nicht journalistisch recherchiert wurde, sondern völlig ungefiltert auf uns zukommt. Das müssen wir unterscheiden lernen.